virðulegi forseti það er auðvitað algjörlega útilokað að svara því á þessari stundu hvað verður á stefnuskrá framsóknarflokksins á næstunni stefnan er öll alveg skýr núna við viljum skoða evrópusambandið en við segjum ekki um að ganga inn í það en við viljum afla okkur upplýsinga og móta samningsmarkmið gagnvart hugsanlegum aðildarviðræðum þetta er okkar stefna en eins og ég sagði hér áðan í minni ræðu og reyndar líka í andsvari þá skynjar maður ákveðna viðhorfsbreytingu sérstaklega hjá unga fólkinu í flokknum það má segja að innan framsóknarflokksins eru að verða sterkari öfl nýja fólkið unga fólkið sem mun auðvitað vaxa upp innan flokksins væntanlega sem eru mjög jákvæðari gagnvart evrópusambandinu heldur en hin eldri kynslóð þetta er ekki samt svona svart hvítt það er ekki hægt að fullyrða þetta fyrir alla það er auðvitað líka ungt fólk sem er algjörlega á móti evrópusambandinu innan okkar raða og eldra fólk sem vill skoða nánari samskipti við evrópu ég er að reyna að gefa mynd fyrir tilfinningu sem maður hefur gagnvart þessu máli í flokknum og líka þeim ályktunum sem hafa komið eins og frá unga fólkinu í flokknum það er ákveðin breyting sem á sér stað í framsóknarflokknum og ég tel að það sé mjög eðlilegt varðandi það hvort við fáum einhverja sérstaka skoðun á sjávarútveginum gerumst við aðilar að e s b eða förum við í samningaviðræður þá tel ég að það séu talsvert miklar líkur á því það er vegna þess að e s b hefur engra sérstakra hagsmuna að gæta að fara inn í okkar lögsögu og ráða yfir henni